Als Vorsitzender der ASEAN Delegation im Europäischen Parlament befürworte ich ausdrücklich diesen Abschluss des Partnerschafts und Kooperationsabkommens. Wir sehen die Fortschritte, wir wissen, dass auf den Philippinen ein demokratischer Machtwechsel ohne Blutvergießen möglich ist, wir wissen, dass die Philippinen acht von neun Menschenrechtskonventionen unterzeichnet haben. Wir kennen allerdings auch die Defizite, und insbesondere die Handelspräferenzen, die dazu führen, dass 65 Prozent aller philippinischen Exportgüter zollfrei in die EU eingeführt werden, war ein weiterer Fortschritt in den vergangenen Jahren. Wir waren selbst engagiert in den Verhandlungen zum Friedensprozess in Mindanao mit der MILF, und wir haben bedauert, dass das Abkommen nicht mehr unterzeichnet wurde.